Jednym z zadań Unii Europejskiej jest zapewnienie odpowiedniej pomocy humanitarnej potrzebującym. W ostatnich latach liczba kryzysów humanitarnych na świecie znacznie wzrosła, co wymaga od nas lepszej koordynacji działań. Często pomoc musiała być udzielana w tym samym czasie w różnych miejscach. Idea pomocy humanitarnej jest piękna, i wszyscy się z tym zgadzamy, lecz aby europejska reakcja w sytuacjach kryzysowych była skuteczna, powinna być dobrze zorganizowana i dobrze koordynowana. Stąd między innymi pomysł powołania Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej. Ma on przyczynić się do rozwinięcia zdolności Unii w dziedzinie reagowania na kryzysy humanitarne oraz utworzenia zdolności i odporności społeczności w państwach trzecich podatnych na zagrożenia lub dotkniętych klęskami żywiołowymi. Istotne jest to, że inicjatywa korpusu ma uzupełniać i wzmacniać działalność humanitarną Unii Europejskiej, a nie powielać istniejące już struktury. W swoich działaniach Korpus będzie się kierować obowiązującymi zasadami pomocy humanitarnej oraz Konsensusem europejskim w sprawie pomocy humanitarnej.